Nous allons voter un texte concernant l'immunité d'une de nos collègues, Mme Gomes, immunité que je défendrai personnellement avec beaucoup de mes collègues, puisque les propos reprochés à Mme Gomes ont été tenus dans l'exercice de ses fonctions. La seule chose que je ne comprends pas, c'est pourquoi cette jurisprudence est valable s'agissant de Mme Gomez et qu'elle ne l'est pas quand il s'agit de Mme Le Pen, de Mme Troszczynski ou d'autres qui s'expriment, évidemment, en qualité de député européen, mais qui ne rencontrent pas la même bienveillance de la part de la commission juridique de ce Parlement.